Europejski Fundusz Morski i Rybacki z realizacji wspólnej polityki rybołówstwa ma zapewnić rozwój zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa rybnego. Naczelnym priorytetem ma być łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, które dotąd jest prowadzone przez statki rybackie o długości poniżej 12 m i które stanowi około 70 zatrudnienia w sektorze rybołówstwa w Europie.

Jeśli do tego dojdzie, to fundusz będzie grabarzem łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a nie jego naczelnym priorytetem. Inna ważna kwestia. Pochodzę z Polski i serce mnie boli gdy widzę jak powoli Bałtyk zamiera. Na Bałtyku larum grają, dorsz, król Bałtyku, powoli zanika. Głównie jest to wynik nieprawidłowego zarządzania zasobami przez Komisję Europejską, a nade wszystko cichego przyzwolenia na połowy przemysłowe, tzw. paszowe. Wielka szkoda, że dramat u wybrzeży Nowej Fundlandii niczego nie nauczył. Początkowo było tam mnóstwo dorszy, po czym w skutek przełowienia zniknęły. I pomimo 17 lat zakazu połowu stado dorsza nowofunlandzkiego do tej pory nie zregenerowało się. Innym problemem jest dramatyczna sytuacja armatorów połowów rekreacyjnych. Widmo ich bankructwa staje się realne w krótkim czasie. Dorsz w Bałtyku zanika. Dodatkowo jest chudy, stąd apel, by uwzględnić w funduszu możliwości wsparcia finansowego, możliwości złomowania, bądź rekompensaty za zaprzestanie połowów rekreacyjnych.